das wird allgemein anerkannt. Die Grundstruktur stammt noch aus einer Zeit, als das Parlament nur beratende Funktion hatte. Es wurde grob in vier Kategorien eingeteilt die großen Länder, die weniger großen, die weniger kleinen und die kleinen Länder. Heute, wo wir Gesetzgebungsfunktion haben, reicht das zur Legitimation und zur Repräsentation nicht mehr aus. Wir brauchen eine neue Formel für die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger hier in diesem Haus.